Hvala za besedo. Spoštovana podpredsednica, spoštovane kolegice in kolegi! Skupina Slovenske demokratske stranke je predlagala posvetovalni referendum glede migracij z namenom širjenja agende in prikaza večjega problema migracij v odnosu na Slovenijo, kot dejansko so. Glede samega globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je potrebno večkrat ponoviti, da je to politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. To je dogovor o sodelovanju držav pri odpravljanju vzrokov migracij, preprečevanju neregularnih migracij in trgovine z ljudmi ter pri spodbujanju varnih, urejenih in zakonitih migracij. Sam dogovor je že bil sklenjen v začetku lanskega, decembra, sedaj pa želi skupina poslancev odločati o nečem, kar je že sklenjeno, in ponavljam, ni pravno zavezujoče. Predlagan referendum o globalnem dogovoru ne sodi v pristojnost državnega zbora. Zaradi tega dejstva je jasno povedala tudi Zakonodajno-pravna služba državnega zbora, da zastavljeno vprašanje ne more biti predmet razpisa posvetovalnega referenduma. Torej, skupina poslancev želi posvetovalni referendum o nečem, o čemer sploh se sploh ne odloča v državnem zboru. Referendumi so namenjeni temu, da se posvetuje o vsebini, ki bi se, o njej odločalo v Državnem zboru Republike Slovenije. Tega v tem primeru ni. Zaradi tega dejstva nasprotujemo, da se razpiše referendum, ki bi davkoplačevalce stal tri milijone evrov, služil pa ne bi ničemur razen pridobivanju političnih točk predlagateljev. Globalni dogovor je sklenjen. Glede tega dejstva se ni mogoče sprenevedati, vendar pa ponovno poudarjamo, da globalni dogovor ne bo posegal v našo lastno nacionalno migracijsko politiko. Prav tako bo Slovenija sama v okviru svoje suverene jurisdikcije ločila med legalnimi in nelegalnimi migracijskimi statusi . Ta dogovor ne posega v zakonodajni red države niti v ustavni red države. Zaradi vsega navedenega poslanska skupina Desus ne podpira predlaganega referenduma o